Propaguje aborcję jako jedno z praw reprodukcyjnych, ingeruje w edukację, poprzez wdrażanie na każdym jej szczeblu perspektywy genderowej, narusza naturalną tożsamość rodziny, promując rodzicielstwo osób LGBT, a także wskazuje na obowiązek zwalczania stereotypów, a za stereotypowe role rozumie rolę

Chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć, że jestem za wspieraniem kobiet. Dbajmy o to, aby kobiety miały szanse rozwoju zawodowego i jednocześnie mogły wypełniać, jeśli chcą, rolę matek i żon.

Według raportu PwC Kobiety w pracy indeks 2017 Polska znajduje się w czołówce państw z najniższą luką płacową tylko siedem procent. Ponadto raport ten wskazuje, że jeśli utrzymamy obecny trend, te różnice w wynagrodzeniach uda się zniwelować już w roku 2021, czyli najszybciej spośród wszystkich krajów OECD.